Je třeba vyzvat vysokou představitelku Evropské unie a místopředsedkyni Evropské komise baronku Ashtonovou, aby se zasadila o vyřešení i této palčivé situace.